Reforma společné zemědělské politiky je nezbytná. Návrh předložený Komisí jde ovšem správným směrem pouze částečně. Za správné považuji to, že má konečně vzniknout skutečně jednotná politika pro celou Evropskou unii a tím má definitivně skončit diskriminace nových členských států. I když je tam stále ještě otazník. Dosavadní dvojkolejnost s jinými podmínkami pro staré a pro nové členské státy není na společném trhu udržitelná. Za správné považuji i to, že Komise chce odbourat kvóty na mléko nebo cukr. Tyto návrhy podporuji, protože povedou k nižším cenám těchto komodit pro spotřebitele a k větší produkci v Evropské unii. Naopak zde ale máme od Komise návrhy, které jdou špatným směrem. Sem patří absurdní požadavek na ponechání 7 zemědělské půdy v klidu, což je požadavek, který bude zdražovat potraviny a radikálně bude omezovat konkurenceschopnost evropského zemědělství. Rovněž nesmyslný je požadavek na zastropování přímých plateb, který trestá státy, které mají historicky vzniklou větší velikost svých zemědělských farem, mezi něž patří i Česká republika.